Je l'espère car c'est là l'enjeu qui est aujourd'hui devant nous.

Non, il ne s'agit pas de voter contre la Hongrie. Non, ceux qui voteront ce rapport ne sont pas les ennemis du peuple hongrois.

Il y a ceux qui prennent les droits de l'homme au sérieux et ceux qui les bafouent en fonction de leurs intérêts électoraux sur tous les bancs de cet hémicycle. Et il ne s'agit pas de mettre en cause le droit à l'initiative législative des députés hongrois.

Il s'agit, à partir de l'exemple ou plutôt du contre exemple hongrois, de savoir si l'Union européenne est capable de faire respecter les droits fondamentaux par l'ensemble de ses États membres. Car oui, Monsieur Orbán, vous avez raison. Vous l'avez souvent dit, si on prend un par un les faits qui sont, aujourd'hui, reprochés à la Hongrie, il est quasiment toujours possible de trouver des violations similaires des droits fondamentaux dans un autre État membre de l'Union. Là est bien le problème.

Il suffit pour cela de regarder la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui fait la spécificité hongroise, c'est l'accumulation. Puis, par ailleurs, non, il ne s'agit pas, non plus, de faire du jusqu'au boutisme. Tous ceux qui travaillent sur ces sujets savent pertinemment que l'article 7 est une bombe atomique, quasiment impossible à enclencher efficacement, au vu de tous les verrous intelligents, dirais je, mis en place par les auteurs du traité de Lisbonne. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce dossier, tous groupes confondus, pour tenter d'écrire un rapport qui soit le plus consensuel possible, et je partage l'intégralité des propositions qui sont faites. Et ne vous en déplaise, Monsieur Orbán, si vous avez lu le rapport, vous savez que vos petits progrès y ont bien été intégrés. Non, ce rapport n'est ni gauchiste ni révolutionnaire ce n'est qu'une toute petite pierre que l'on tente de poser pour que les droits fondamentaux soient réellement respectés par les États membres. Je me prends à rêver, et j'aimerais que l'on ait la même diligence en ce domaine qu'en matière économique. Vous nous avez parlé de mise sous tutelle. Mais que pensez vous de la mise sous tutelle des gouvernements grec, espagnol, chypriote, portugais, en matière économique et budgétaire?